Señor Presidente, desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea nos oponemos a que se incluya este punto en el orden del día porque entendemos que el único motivo de querer debatir hoy en este Pleno sobre la detención del alcalde de Caracas es